Monsieur le Président, la lutte contre le gaspillage alimentaire est probablement l'un des actes manqués les plus flagrants de nos politiques européennes. Cinquante textes européens s'y attellent, plus même des directives, des règlements, des résolutions et malgré cela, chaque foyer européen jette chaque année l'équivalent de 400 euros de nourriture.